Rzeczywiście jest tak, że brak praw człowieka, brak demokracji w Korei Północnej powoduje, iż reżim północnokoreański może być zagrożeniem dla pokoju na świecie, a zwłaszcza dla bezpieczeństwa w regionie.

Powinniśmy wobec tego wraz z Amerykanami, wraz z rządem południowokoreańskim, dbać zarówno o bezpieczeństwo i przeciwdziałanie temu zagrożeniu nuklearnemu, jak i o dobro mieszkańców Korei Północnej, bo oni dzisiaj najbardziej cierpią z powodu